Herr Kommissar, ich danke Ihnen sehr herzlich für die großen Anstrengungen, die Sie unternehmen, um der humanitären Katastrophe in Syrien und Irak entgegenzutreten. Ich war vor wenigen Tagen in Bagdad und in Erbil, bin in Flüchtlingslagern gewesen und habe, glaube ich, ein Gefühl dafür, was da los ist.

Wir haben es selten oder in meinem Lebenszeitraum überhaupt nicht erlebt, dass wir es mit einer gewalttätigen Gruppe zu tun haben, die überhaupt kein Interesse daran hat, Verhandlungen über eine Lösung zu führen, sondern die alles und nichts sagt und jeden, der nicht ihrer Auffassung ist und zwar nicht nur Christen und Jesiden, sondern auch Muslime, die eine andere Auffassung haben gnadenlos vernichtet.

Ich glaube, dass wir als Europäische Union, dass wir als freie Welt diese Verantwortung übernehmen müssen. Ich glaube nicht, dass die 60 Koalitionspartner das allein machen können.